Vielen Dank, Herr Moraes, für Ihre unterstützende Stellungnahme! Nach unseren Verfahrensregeln kann ich jetzt einem Abgeordneten das Wort geben, der für diesen Antrag und den Vorschlag von mir und Herrn Moraes